Practic, cooperarea cu autoritățile naționale se dovedește dificilă, în condițiile în care nu există un numitor comun pentru monitorizarea progreselor democratice. În același timp, pe parcursul a șase ani de monitorizare, condiționalitățile Comisiei Europene au cunoscut modificări importante, extinzându se la noi domenii. Astfel, MCV a devenit un instrument de presiune politică internă și pretext pentru a justifica decizia populistă și antieuropeană de a bloca aderarea României la spațiul Schengen. Găsesc regretabil faptul că România și Bulgaria sunt găsite principalele vinovate pentru problemele cauzate în Uniunea Europeană de efectele crizei și de incompetența unor guverne de a gestiona. De aceea solicit Comisiei Europene încetarea monitorizării României, pentru ca țara mea să adere, și de facto la Uniunea Europeană.